Signora Presidente, onorevoli colleghi, le strategie macroregionali rappresentano un'innovazione non di poco conto nelle politiche europee di coesione, nella misura in cui forniscono una piattaforma per una più ampia interazione a livello intersettoriale, regionale e transfrontaliero tra gli Stati membri dell'Unione e i paesi vicini. Dalle esperienze maturate sono però evidenti i limiti di questo strumento. La governance a più livelli, con un ruolo adeguato per le regioni, deve divenire un elemento fondamentale della strategia macroregionale. Vanno poste in essere più efficaci forme di collaborazione, sia verticale sia orizzontale, tra i diversi attori pubblici e privati, le università e le ONG, tra le organizzazioni internazionali che operano in questo campo e le diverse politiche a livello di Unione europea, nazionale, regionale e locale. Evidenzio ancora una volta, però, che il Mediterraneo è ancora sprovvisto di una strategia macroregionale nonostante rappresenti un unico bacino culturale e ambientale. È solo una questione di volontà politica se finora la Commissione non è stata in grado di offrire un piano d'azione volto ad affrontare le sfide comuni del Mediterraneo, ma è una questione a cui va posto rimedio.